Herr Präsident, Herr Vizepräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es gibt hier bei uns im Haus Kolleginnen und Kollegen, die beteiligen sich nicht an der parlamentarischen Arbeit hier.

Es gibt auch Kollegen, die meinen, dieses Parlament ist überhaupt überflüssig.

Das kommt jetzt zu dem Bericht, den wir vorher debattiert haben, noch dazu.

Das ist der Mehrwert dieses Hauses, geschätzte Damen und Herren! Das Europäische Parlament ist ein Parlament, das nicht widerspruchslos hinnimmt, was von der Kommission kommt, und das ist gut so! Das Europäische Parlament ist ein Parlament, das seine Verantwortung als Gesetzgeber ernst nimmt.

Aber unsere Aufgabe ist es, bessere Gesetze zu machen. Und das haben wir in diesem Fall mit einer großen Anstrengung auch bewirken können.

Was für Kosten entstehen dadurch, dass man grenzüberschreitende Fahrten für große Lkw aufmacht? Damit haben wir die Kommission jetzt beauftragt.

Es war eine große Herausforderung für uns, diese Aufgabe zu bewältigen.

Es war nicht einfach.

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit.